Mark Zuckerberg a admis și el în fața senatorilor americani că e foarte posibil să existe legături între datele sustrase de Cambridge Analytica și Agenția de Cercetare a Internetului, fabrica de troli a Kremlinului. Noul regulament pentru aplicarea datelor personale adoptat de Uniunea Europeană, cu insistența acestui Parlament, este într adevăr un răspuns, să vedem dacă este suficient. Datele aparțin cetățenilor și în niciun caz ele nu trebuie folosite de Kremlin, de Moscova, de oricine altcineva, pentru distrugerea democrației, influențarea alegerilor și pentru a intra în viața privată a oamenilor.